Allerdings muss man dazu auch ausdrücklich sagen, so sehr es richtig ist, die Hilfe möglichst nahe an den Krisenherden zu leisten, genauso wichtig ist es natürlich, dass man die flankierenden Maßnahmen nicht vergisst. Die flankierenden Maßnahmen sind eindeutig hier in Europa in der EU zu suchen. Da hat die EU nach wie vor versagt. Wir haben noch immer keine einheitliche Vorgehensweise bei der Sicherung unserer Außengrenzen, wir haben keine einheitliche Rechtsanwendung, die Mitgliedsstaaten der EU agieren völlig unterschiedlich. Wir erleben, dass es immer noch Staaten gibt, die sagen, wir können Flüchtlinge in unbegrenzter Zahl aufnehmen, wir tun das. Es gibt welche, die haben Quoten eingeführt, und es gibt welche, die betreiben Abschottungspolitik. Wie man auf so einer Basis die EU Außengrenzen vernünftig sichern soll, ist logischerweise ein Rätsel.